Myslím si, že v této věci Evropská komise, Evropský parlament a také členské státy musí spojit své síly, protože internet nemá hranice. Vy jste zde, pane komisaři, vyjmenoval řadu zásahů, včetně implementace směrnice z roku 2011, ale co mi chybí, je skutečně podrobné hodnocení toho, jak je směrnice implementovaná. My zde totiž nenavrhujeme žádnou novou regulaci ani směrnici, ale chceme se ptát, jak dosavadní směrnice funguje, jak jsou její opatření účinná. A vzhledem k nárůstu obětí se ukazuje, že všechna tato legislativní i technická opatření nejsou zřejmě účinná. Všechna tato opatření mají prostě zpoždění za těmi, kteří chtějí děti zneužívat. A já bych se Vás chtěla zeptat na to, jaký je Váš názor na skutečně účinnou podporu a větší osvětu v této věci vzhledem k rodičům, k dětem a školám.